Señor Presidente, quisiera agradecer a los tres ponentes del Parlamento Europeo —el señor Saryusz Wolski, el señor von Wogau y el señor Vatanen— sus informes y subrayar, como han hecho la Comisaria y el Alto Representante, que son una contribución notable del Parlamento a la tarea de desarrollar una política exterior de seguridad y de defensa que sea fuerte, que sea visible, que sea eficaz, que garantice la defensa de nuestros intereses en el mundo, que proteja y dé seguridad a nuestros ciudadanos, que contribuya a poner en marcha una Unión Europea que preste su contribución a un multilateralismo eficaz y, sobre todo, señor Presidente, que pueda contribuir a que el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos se enseñoreen de todas las partes del planeta. Creo que el Tratado de Lisboa y las noticias que nos llegan hoy de la República de Irlanda —donde los sondeos se manifiestan en un 60 favorables al Tratado de Lisboa— y de la República Checa —con la ratificación por el Parlamento del Tratado de Lisboa— deben suponer el paso a la edad adulta de la Unión Europea en lo que se refiere a su política exterior y de seguridad. Y, sobre todo, deben contribuir a acelerar el reflejo europeo de nuestros gobiernos a la hora de afrontar las crisis. Yo creo que la Unión Europea tiene que desarrollar sus propias consideraciones estratégicas —es evidente, y eso responde en la nueva estrategia de seguridad—, pero sin olvidar que el vínculo transatlántico está inscrito en el código genético de la Unión Europea y que los Estados Unidos, a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, han venido garantizando la seguridad en Europa y, hoy por hoy, no hay alternativa todavía a ese vínculo. Yo creo que la Europa potencia sólo podrá constituirse si lo hace afirmándose no frente a los Estados Unidos, sino junto a los Estados Unidos, como dos socios que comparten una misma visión del mundo y que se respetan mutuamente. Esto no quiere decir, naturalmente, que la Unión Europea tenga que dar un cheque en blanco nosotros tendremos que defender nuestras consideraciones y nuestros valores cuando lo consideremos oportuno y los Estados Unidos tendrán también que aprender a respetar las posiciones de la Unión Europea, porque, tal como supone la acción de la señora Ferrero Waldner y del señor Solana, somos una institución capaz de ser respetada internacionalmente y con una notable capacidad de interlocución en todas las regiones del planeta.